Sie haben fünf Minuten jetzt und am Ende eine Minute.

Wenn Sie natürlich ganz darauf verzichten wollen, am Ende zu reden, dann dürfen Sie gerne weitermachen.